Trotzdem ist mir die Zustimmung nicht ganz leicht gefallen, und bei mir bleiben mindestens noch drei Wünsche offen.

Zweitens wünsche ich mir bei allen unseren Beschlüssen eine globale Sichtweise.